Pane předsedající, pane komisaři, chtěla bych poděkovat kolegyni Anně Marii za její zprávu, která uvádí mnoho návrhů na zlepšení.

Internet se totiž stává nebezpečným nástrojem trestné činnosti páchané na dětech.

Proto apelujeme na to, aby členské státy v tomto ohledu více spolupracovaly, a Evropská unie má možnost se dohodnout. Vítám tedy také závazek, který zde přednesl pan komisař. apelujeme na to, aby členské státy v tomto ohledu více spolupracovaly,

Například polovina členských států přijala dobrovolné opatření, které spočívá v blokování dětské pornografie na internetu. Z výzkumu přitom vyplývá, že blokování je účinnější než odstranění obsahu, protože je rychlejší. Obecně bychom měli být s blokováním obsahu na internetu obezřetní, protože dochází k ohrožení svobody a přístupu k informacím. Ale děti jsou obzvláště zranitelnými obětmi.